Señor presidente, presidenta, vicepresidente, en primer lugar, quiero agradecer los nuevos prismas, los nuevos aires que la presidenta del BCE ha traído a esta Cámara y ha traído al Banco Central Europeo. Pero me gustaría insistir en que aún estamos lejos de cumplir con el mandato de la institución —que, además, los agregados monetarios, la evolución del crédito, no apuntan hacia el cumplimiento rápido del objetivo de situar la inflación cerca del 2 y, por lo tanto, dentro de la independencia de la institución, me gustaría insistir en la necesidad de nuevos instrumentos, de nuevas políticas, para poder situar la inflación cerca de su objetivo. Por otra parte, me gustaría también recomendarle o pedirle que pida un apoyo sincero desde el lado fiscal para ayudarla a usted a cumplir con el objetivo de inflación. Y celebro el inicio de esa revisión estratégica, que debería ser algo más que un retoque en la metodología del índice de inflación, para introducir nuevos objetivos, nuevos instrumentos, nueva comunicación —como usted quiere— en el trabajo del BCE.